Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Soll dieser Apfel hier in Zukunft aus Neuseeland kommen? Dann hat er mehr Flugmeilen hinter sich als mancher Minister. Die EU will neue Freihandelsabkommen mit Australien und Neuseeland abschließen. Morgen werden wir im Plenum darüber diskutieren und auch abstimmen. Dabei stellt sich die Frage Brauchen wir diese Abkommen überhaupt?

exportieren. Australien will zum Beispiel Schaffleisch, Kohle, Uran und Erze exportieren, Neuseeland Fleisch, Milchprodukte und andere landwirtschaftliche Produkte. Ist es wirklich sinnvoll, z. B. die Milch oder die landwirtschaftlichen Produkte um den halben Erdkreis zu transportieren, wo wir doch selber so viel davon haben? Wir haben einen Milchsee, wir haben genügend Schaffleisch. Wir brauchen diese Produkte nicht. Aber in diesen Ländern wird billiger produziert als bei uns, weil sie niedrigere Tierschutzstandards haben. Das bedeutet, dass unsere Landwirtschaft Jobs verlieren wird. Es ist nicht wahr, dass wir zumindest auf allen Ebenen durch diese landwirtschaftlichen Produkte neue Jobs schaffen. Im Gegenteil.

den könnte man leichter regeln, wenn man die Zölle abschaffen und gleiche Standards schaffen würde. Dazu brauchen wir diese Abkommen nicht. Moderne Freihandelsabkommen beinhalten ganz andere Dinge Sie schränken zumindest in gewissem Maße unsere Gesetzgebung ein.

Dort heißt es ausdrücklich, dass unnötige Schranken für Handel und Investitionen abgebaut werden müssen bzw.

Was unnötig ist, bestimmen nicht wir hier im Parlament, sondern das bestimmen irgendwelche Industriellen. Das bedeutet einen ganz tiefen Eingriff in unsere Souveränität, in unsere Freiheit. Man kann es anders ausdrücken Man kann sagen, dass durch diese Freihandelsabkommen die neoliberale Wirtschaft bei uns eingeführt wird.